amelyre az adózással kapcsolatos jelentésre, pedig mindig nehezen szavazok olyan jelentésre igennel, ahol szuverenitást, döntési jogot vesznek el egy országtól. Itt azonban arról volt szó, hogy igaz, hogy adóügyben, de az adóelkerülésnek a megtiltásával kapcsolatos volt ez a jelentés.

Tehát az ilyen, és ehhez hasonló garázdálkodások megelőzéséről szólt ez a jelentés. Nagyon jó lenne, hogyha az előbbi felszólalásomban már említett devizahitelesek megsegítésében is az Európai Unió segítséget nyújtana, illetőleg, hogy ha már beleszól az országok szuverenitásába, akkor olyan módon és olyan tartalommal szóljon bele, hogy a különböző pénzügyi garázdálkodásokat más vonalon is megfékezzék, és a kiszolgáltatott emberek jogait